Ja, lep pozdrav še enkrat v mojem imenu, gospod podpredsednik, gospod državni sekretar pa vsi ostali prisotni. Sicer sem že skoraj vse pozabil, toliko je bilo teh replik, tako da, bom pa sicer kratek, ne. Ja, verjamem, saj ste sami bili prisotni, ne. Tako da sem, kaj sem si hotel povedati, že sem v bistvu že, je že šlo tukaj zunaj. V glavnem ta zakon, ki ga imamo pred sabo, ne, je, se morem strinjati s predlagateljem, ne. Če ne bi bil za nadaljnjo obravnavo, ga potem niti ne bi gospod, Židan dal na dnevni red. To je prvo. Govorimo o tem dodatnem zdravstvenem zavarovanju, ne. Petdeset tisoč teh operativcev je, ki v bistvu so dosegljivi štiriindvajset ur na dan. O teh govorimo, ne. Imamo še ostale gasilce, ki pa v bistvu, lahko hvala bogu, da ne pridejo sploh v poštev, če potem ni klica na pomoč, ne. To se pravi, to je izračun neki milijon pa pol evrov na mesec z, govorim o dodatnem zdravstvenem zavarovanju. Tisti drugi del, pokojninsko zavarovanje, ne, ki pa se nanaša na službeno odsotnost, oziroma da bi se to nadomestilo, pa mora pa se ne da enostavno izračunati, ker ne vemo, kakšna katastrofa nas čaka, ali bo kaj priletelo ali pa ne bo, ne. Narava se spreminja, tudi delovanje gasilcev se spreminja. In lahko, da ne bo nič čez leto, ne. In potem ta del lahko izostane, ne. Tako da tu bi se dalo o tem še dosti govoriti. Bom opozoril en požar, ki smo ga imeli lani pred novim letom v Ormožu, zelo močen požar, je sedem stanovanj zgorelo, prek dvajset ljudi je ostalo brez prebivališča čez noč, ne. Takrat so bile izredne razmere. Bilo je čez minus dvajset stopinj, ne. In tisti gasilci, ki so ta požar gasili, so imeli veliko težavo z ognjem in z z ozeblinami. Ampak to so bili vse bistvu bistvu naši operativci, ki pa seveda to vse, kar drugo, kar so dobili, je, topel obrok pa topel čaj, drugo ni bilo, ne. Ozebline pa so jim ostale, ne. Tu govorimo o teh problemih, ki lahko nastanejo, ne. Bi pa rekel takole, no, ob tem še moram poudariti, da se je ob tem velikem požaru v Ormožu zgodila velika solidarnost ljudi. To je bilo res izjemen, izjemna, izjemna, solidarnost, da so tem ljudem pomagali čez noč. Imamo tudi bom pa, čeprav ni to tema, primer dobre prakse, mi smo v Ormožu leta maja dva dva sedemnajst odprli prvi prvi ta vadbeni center za gasilce, ne, od sedemnajst predvideni v Sloveniji, ne. To se pravi, da tudi so neke dobre stvari, ki je država podpira, ne morem reči, da je vse slabo, daleč od tega, in da se to lahko na tem vadbenem območju lahko tudi vadijo mladi in, seveda vsi ostali. Je pa to res, da je to na območju bivše tovarne sladkorja, ne, tiste, ki so na, ki nam jo je politika zaprla. Tako da. Vsaj to je bila investicija šeststo tisoč evrov, koliko mi je znana. Stališče Desusa mi je zelo zanimivo, ne, ki ga je gospod Jurše predstavil, da se bodo odločili na koncu, ne. To se pravi, daleč od tega, da je zakon tako slab, ne. Pri SMC-ju pa je pač nejasnosti, pravijo, dosti, ne, čeprav naj, bi priporočil, naj potem zakon spustijo naprej, saj ga lahko obdelajo vsi, kako koalicija, tako opozicija, čeprav pa verjame v to, v to več ne verjamem. Kajti, toliko sistemskih predlogov sem čul zdaj v teh par mesecih oziroma sistemske rešitve, ki bodo prišle, tako da jaz ne verjamem, da bo to lahko v štirih letih, bi predlagal, da, se pravi, ta oblast ostane vsaj osem let na na oblasti, da od vse sistemske rešitve rešili. Pri Levici pa, zopet sem pri gospodu Koražiji, spet ga ni, ne, ko je stališče podal, ne. Meni je zelo nerodno, ne govorim rad o ljudeh, ki niso prisotni, ampak vseeno bom rekel tako, ne. Prej sem mu priporočil naj dva meseca ne hodi v Haloze, ne, zdaj mu bom pa zabičal, naj sploh ne hodi v Haloze, ker tam ga že dva čakata kmeta, vinogradnika, zdaj pa bosta ga dva gasilca počakala, tako da boljše, da ga ni. Hvala lepa.